Jesteśmy na ostatnim etapie procedury legislacyjnej, której efektem końcowym będzie zreformowana wspólna polityka rybołówstwa. Cieszę się z wypracowanych rozwiązań, ponieważ pokazują, że Unia Europejska stoi na straży zrównoważonego rozwoju, dbałości o środowisko, a także potrzeb społeczeństwa.

Osiągnęliśmy także kompromis w sprawie odrzutów i wprowadziliśmy mechanizm regionalizacji, który pozwoli na przyśpieszenie adaptacji realiów do zapisów rozporządzenia. Udało nam się wprowadzić przepisy o utrzymaniu zdolności połowowych floty w poszczególnych państwach członkowskich oraz odpowiednio uregulować problematykę połowów na terytorium państw trzecich i wpływu przestrzegania praw człowieka na trwałość umów. Kompromis dotyczy także kryteriów dostępu, czyli zasad kierujących rozprowadzaniem uprawnień do połowów. W moim przekonaniu wypracowane rozwiązania są optymalne i zasługują na aprobatę i głosowanie za projektem rozporządzenia.